Unia Europejska ma istotne uprawnienia wpływające na sytuację osób fizycznych i prawnych. Decyzje podejmowane przez jej instytucje niosą ze sobą konsekwencje nie tylko determinujące warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, ale także wpływające na sytuację zwykłych ludzi. Dlatego też tak istotne jest zagwarantowanie przejrzystego i przyjaznego dla klienta postępowania administracyjnego. Przyjęty ponad dekadę temu kodeks dobrego postępowania administracyjnego pokazał, że jest możliwe uzgodnienie wspólnego zbioru reguł dla wszystkich tradycji prawa administracyjnego.

europeizacji prawa administracyjnego. Pewne standardy stają się stopniowo wspólne dla wszystkich państw członkowskich, a wspomniane rozporządzenie będzie miało ogromny wpływ na to, jak będzie funkcjonowała administracja publiczna w państwach członkowskich oraz może wpłynąć na orzecznictwo sądów administracyjnych. Z tego też powodu proponowane rozporządzenie musi być bardzo starannie przygotowane i przemyślane i to na Parlamencie Europejskim będzie leżała ogromna odpowiedzialność za to pilnowanie interesów obywateli, nawet kosztem wygody unijnej biurokracji. W pełni popieram opinię przedstawioną przez mojego kolegę Tadeusza Zwiefkę.